Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na sedmi seji trinajstega marca letos kot matično delovno telo, obravnaval Predlog zakona o izvajanju Uredbe Evropske Unije o določitvi splošnega okvirja za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila vlada. Odbor je, poleg predloga zakona, prejel še naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile Poslanske skupine koalicije, in sicer k prvemu, tretjemu, šestemu in sedmemu členu predloga zakona. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi, je državni sekretar na Ministrstvu za finance pojasnil cilj in namen predloga zakona ter predstavil poglavitne rešitve, ki se nanašajo predvsem na definicijo listninjenja ter na izvajanje določb uredbe dva tisoč sedemnajst skozi dva tisoč štiristo dva in določitve pristojnih organov za nadzor ter sankcij v primeru kršitve. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je glede pripomb iz pisnega mnenja podala opozorilo v zvezi z osmim členom predloga zakona, saj rešitev v tem členu pomeni sistemski odstop od zakona, ki ureja prekrške. V razpravi, ki resnici na ljubo ni bila pretirano obsežna, je bil predvsem izražen dvom glede samega pojma listinjenje, ki je lahko, s stališča finančnih instrumentov tudi problematično, kar je zelo nazorno pokazala tudi nedavna finančno-ekonomska kriza. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin koalicije in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Hvala lepa.